Aber wir verschließen unsere Augen vor einem wesentlichen Teil des Problems, und wir machen es uns zu leicht, wenn wir das hier jetzt darauf zurückführen, dass das Land so schrecklich arm ist. Es gibt viele arme Länder in der Welt, in denen es keine Kindersklaverei gibt. Wir müssen schon die wahren Verantwortlichen auch benennen, und die wahren Verantwortlichen für diese schreckliche Kindersklaverei, das ist die Führungselite dieses Landes, das ist die politische und wirtschaftliche Führungselite dieses Landes, und die müssen wir beim Portepee packen und an ihre Verantwortlichkeit erinnern. Wenn das nichts nützt, dann müssen wir Zwangsmaßnahmen anwenden. Wir haben Reisebeschränkungen eingeführt für die russische Führungselite, als Russland das Völkerrecht in der Ukraine brach. Warum führen wir nicht Reisebeschränkungen ein für die haitische Führungselite, wenn sie die Menschenrechte in solch eklatanter Weise bricht oder es duldet, dass die Menschenrechte gebrochen werden? Wir müssen entschiedener handeln als einfach nur die Armut zu beklagen.